Señor presidente gracias, señor comisario, por estar hoy aquí, sometiéndose al control del Parlamento, como corresponde, aunque seamos pocos y sean las nueve de la noche. Yo comparto las inquietudes expresadas por mis colegas pero, tras meditarlo bien, he de decir que no comparto sus soluciones. Sí, Arabia Saudí oprime, somete y discrimina bárbaramente a las mujeres. Sí, debemos luchar sin descanso por cada mujer perseguida o encarcelada por defender sus derechos, derechos humanos. Pero deberíamos hacerlo de forma directa y con confianza en nosotros mismos. Tener a Arabia Saudí sentada en la Comisión de la mujer de las Naciones Unidas, como ya lo ha estado Irán, nos permite decirle la verdad a la cara, sin complejos y sin intermediarios. Si la condena por la detención de Loujain Alhathloul, activista por los derechos de las mujeres, viene de una comisión en la que Arabia Saudí está representada, tendrá más peso. Por tanto, señor Stylianides, no le voy a pedir que promueva la exclusión de Arabia Saudí de esta Comisión. Le pido que combata la mentalidad paleolítica de Arabia Saudí en y desde la Comisión de la mujer de las Naciones Unidas. Estas comisiones no deberían ser torres de marfil para que los progresistas nos demos la razón entre nosotros y condenemos a los bárbaros que no están presentes. Los ciudadanos están cansados de comisiones que hacen resoluciones que luego no se aplican.